Voorzitter, de ECB heeft nu echt de geldpersen aangezet, en daarmee overtreedt de Europese Centrale Bank de eigen Verdragsregels. Dit Parlement zegt altijd te hechten aan het nakomen van verdragen.

Op dit moment uitbreiden met zo'n corrupt land is natuurlijk absurd.

U spreekt helemaal niet namens de Nederlandse VVD liberalen, en uw eigen partij, de Open VLD, heeft Vlaanderen verraden door deze vreselijke socialistische regering Di Rupo mogelijk te maken.